Po 10 latach dokonujemy rewizji polityki Unii w zakresie wspierania praw człowieka. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że dla mnie to też ważna data, i dla wszystkich Polaków, bo dzisiaj obchodzimy

Solidarność została wtedy zdelegalizowana, ale jednocześnie istniała jako ruch społeczny i otrzymała ogromne wsparcie ze strony Europy i świata, również wsparcie materialne.

Nie znalazłem w prezentowanym komunikacie odniesienia do tej idei, ale jednocześnie wiem, że Pani promowała bardzo skutecznie, wspólnie z ministrem spraw zagranicznych Polski Radosławem Sikorskim, ten instrument wśród wszystkich ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Funduszu tego oczekują nasi partnerzy w walce o demokrację i prawa człowieka.

Myślę, że te wysiłki na rzecz powołania Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji, jego rola mogą pomóc w tym właśnie bardziej skutecznym podejściu, jak czytamy w tytule komunikatu, nad którym dzisiaj rozpoczynamy debatę pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją Europejską.